Acesta este lacunar în prezent, deoarece textilele au constituit un punct sensibil în negocierile din anii '90 pentru Acordurile de parteneriat și cooperare cu țările din fosta Uniune Sovietică. Protocolul în discuție dorește să includă textilele în acest acord, astfel încât securitatea juridică a exportatorilor din Uniunea Europeană să fie garantată. Dincolo de acest context general, se află însă o problemă serioasă, față de care Parlamentul European nu poate să nu reacționeze acuzațiile de folosire a muncii forțate a copiilor în câmpurile de bumbac din Uzbekistan. Acesta este principalul motiv pentru care în urma dezbaterilor din Comisie am decis redactarea acestui raport interimar.

Potrivit mai multor rapoarte ale Grupului de inițiativă a militanților pentru drepturile omului în Uzbekistan, realizat în parteneriat cu Forumul internațional pentru drepturile civile, precum și ale Forumului uzbek german pentru drepturile omului sau ale organizației non gvernamentale Anti Slavery International, în Uzbekistan sistemele politice și economice sunt controlate de stat. Bumbacul este produs în exploatații agricole private, dar bumbacul recoltat trebuie cedat unor firme deținute de stat la un preț stabilit de acesta. Conform acelorași rapoarte, agenții guvernamentali mobilizează copiii ca o sursă ieftină de forță de muncă în perioada de recoltare a bumbacului.